Pani Przewodnicząca! Ja chciałbym odpowiedzieć. Parlament Europejski przede wszystkim powinien bronić wolności słowa we własnych ławach, kiedy poucza cały świat o tym, jak powinien respektować prawa człowieka. A karanie kogoś za treść wypowiedzi w Parlamencie jest absolutnie niedopuszczalne. W związku z tym ten wyrok Trybunału jest triumfem wolności słowa i praworządności w Europie i cieszę się z niego.